Bardzo cieszy mnie fakt, że kolejne państwo Europy Środkowo Wschodniej będzie teraz przewodniczyć Unii Europejskiej. Liczę, że pozwoli to Europie ponownie zwrócić uwagę na sytuację i wyzwania nowych państw członkowskich. A łączy nas wiele. W pełni popieram dążenie Litwy, ale też i Polski i innych państw Europy Środkowo Wschodniej do pełnego np. wyrównania poziomu dopłat bezpośrednich dla rolników. Teraz, gdy osiągnęliśmy już porozumienie w sprawie kształtu WPR na kolejne lata, prezydencję czekają zadania związane z finalizacją rozporządzeń, a nas wszystkich również tutaj w Parlamencie Europejskim wyzwanie polegające na zakomunikowaniu we właściwy sposób opinii publicznej, jak będą funkcjonować odpowiednie mechanizmy wsparcia produkcji oraz rozwoju obszarów wiejskich. Cieszy mnie również podjęcie przez prezydencję tematyki transeuropejskich sieci energetycznych i transportowych. Strategicznie położona Litwa zdaje się znakomicie rozumieć, jak ważne dla integracji europejskiej jest łączenie kontynentu poprzez nowe korytarze transportowe oraz ujednolicanie rynku przesyłu energii. Żałuję, że w toku uzgadniania Wieloletnich Ram Finansowych nie udało się wyasygnować większej liczby środków na instrument Łącząc Europę. Tym niemniej wyrażam nadzieję, że również i prezydencja dołoży swoich starań, by te skromniejsze środki zostały właściwie wydane.